Najlepša hvala. Zdaj upam, da spoštovani minister vsak trenutek stopi v dvorano, vemo, da je nekje tukaj. In sicer moje vprašanje se bo nanašalo na skladen regionalni razvoj. Vemo, veliko govora je o tem, velikokrat izpostavljamo to področje, ampak številke dejansko kažejo, da situacija na področju skladnega regionalnega razvoja je še daleč od tega, da bi bila spodbudna in da bi dejansko lahko govorili o skladnem regionalnem razvoju. Zdaj, če zgolj pogledamo razlike v razvitosti vzhodne in zahodne regije, vzhodna regija dosega nekako sedeminšestdeset odstotkov evropskega povprečja, medtem ko zahodna regija sedemindevetdeset odstotkov. V letu dva tisoč osem smo dosegali bistveno višje odstotke, ne nazadnje smo v zahodni regiji presegali, evropsko povprečje in dosegli kar sto devet odstotkov. V Sloveniji najboljše nekako gre osrednjeslovenski regiji, ki presega evropsko povprečje kot tudi slovensko povprečje, zelo slabo pa gre zasavski regiji, ki dosega zgolj triinštirideset odstotkov evropskega povprečja, pomurska regija zgolj petinpetdeset odstotkov in podravska regija zgolj sedeminšestdeset odstotkov. Podatki so seveda daleč od tega, da bi bili spodbudni. Zelo podobno je, ko pogledam seveda indeks razvojne ogroženosti, vidimo, da je najvišji v pomurski regiji, kar sto štiriinšestdeset odstotkov, zelo visok je tudi v zasavski, primorsko-notranjski, podravski, koroški in tako naprej. Najnižji pa je seveda v osrednjeslovenski regiji, šestintrideset. En problem je torej skladen regionalni razvoj. Drugi problem, na katerega želim izpostaviti seveda, tukaj me zanima, kaj boste, spoštovani minister, naredili za skladnejši regionalni razvoj v Sloveniji. Kot drugo me pa seveda zanima obmejna problemska območja, tudi sama namreč prihajam iz takšnega območja, konkretneje iz območja Haloz, in vem, s kakšnimi težavami se ta območja soočajo. V prvi vrsti so vsa ta območja, lahko pogledamo kar sliko celotne Slovenije, podpovprečno razvita. Gre za območja, ke dejansko manjka delovnih mest. Gre za območja, ki so izjemno redko poseljena in številna ta območja so nekako tudi v območju Nature dva tisoč . Mene zanima: Kakšne spodbude si lahko konkretno obetajo problemska območja, ki, ne, seveda ne dosegajo razvitosti v Republiki Sloveniji? In pa na drugi strani me pa zanima, kaj boste pa naredili za promocijo turizma na teh območjih. Vemo, da bi ravno na tem področju, na področju turizma lahko naredili bistveno več. S tem bi lahko pridobili nova delovna mesta, kar seveda pomeni tudi to, da bi v prihodnosti nekako lahko dvignili poseljenost na tem območju. Hvala za odgovor.